Voorzitter, hoewel de Rekenkamer stelt dat de verantwoording van de Europese uitgaven is verbeterd, geeft de Kamer geen volledige goedkeuring aan de uitgaven. Dit komt onder meer omdat de op een na grootste post cohesie weliswaar een verbetering liet zien, maar er toch fouten waren bij circa 40 procent van de projecten

Ik vind dat onacceptabel

Dit is vooral van belang met het oog op de kwijting 2009. Gisteren verklaarde Rekenkamerlid Engwirda dat de fouten vooral worden veroorzaakt door de complexiteit van de procedures. Daarmee wordt opnieuw aangetoond dat Europa eenvoudiger en transparanter moet.